Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana ministrica za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, doktor Aleksandra Pivec. Zaradi namnožitve ponudnikov je prišlo do nepopravljive škode, ki dosega take razsežnosti, da gre za naravno nesrečo. To je potrdil tudi sklep vlade z dne desetega prvega dva devetnajst. Količino lesa, posekanega zaradi prenamnožitve, je iz triletnega povprečja v letih dva petnajst-dva sedemnajst, ko je bilo dva milijona kubičnih metrov, namreč v letu dva osemnajst upadla na sedemsto štirideset tisoč kubičnih metrov. Problematika je posebej izrazita na Gorenjskem. Ker so lastnike gozdov poleg prenamnožitve populacije podlubnikov prizadele tudi ujme, denimo žledolom, ne bodo imeli dohodkov gozdov še nadaljnjih petdeset let, zato jim je treba pomagati s konkretnimi ukrepi. Država se mora odzvati in poskrbeti, da bodo na eni strani gozdovi čim bolje sanirani, na drugi pa bojo lastniki deležni finančne pomoči in fiskalnih olajšav. Številni so prepričani, da bi se bilo treba, če hočemo to spremeniti, nedvomno posvetiti razmislek o spremembi Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Praksa je namreč pokazala, da je zakon v določenih točkah pomanjkljiv in potreben dodelave, v okviru katere bi vanj vključili rešitve, ki bi šle v tako v smeri sanacije gozdov, kot v smeri zagotavljanja finančne pomoči lastnikom poškodovanih gozdov. Zanima me, kakšno je mnenje vašega ministrstva o tem. Kako ocenjujete ustreznost zakona in kje vidite prostor za izboljšave? Imam tudi nekaj konkretnih podvprašanj, ki so povezana z izvajanjem zakona. Ali ministrstvo razmišlja o oprostitvi plačila katastrskega dohodka tudi za površine, ki se obnavljajo z naravno pomladitvijo? Ali ministrstvo razmišlja o nadaljevanju dobre prakse, vključevanje sanacije gozdov v javna dela? In pa, ali ministrstvo razmišlja, da bi olajšalo gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic na način, da bi zadnje zadoščalo zgolj soglasje Zavoda za gozdove Slovenije? Za vaše odgovore najlepša hvala.